Grâce à cette réactivité, des tests de résistance ont été réalisés sur la législation que nous venions de voter concernant la pharmacovigilance.

Aujourd'hui, nous apportons des réponses aux différents points faibles que nous avions constatés, et c'est ainsi que nous renforçons la transparence, la communication en ce qui concerne la sécurité des médicaments.

Cette prescription peut donc s'avérer utile, mais n'est pas sans danger car elle est réalisée en dehors d'une quelconque validation des autorités sanitaires. Surtout, elle ne donne lieu, en matière de pharmacovigilance, qu'à très peu de remontées d'effets indésirables de la part des professionnels de la santé, qui redoutent que ces informations permettent d'établir leur responsabilité. Il est dommage que ma proposition, faite avec ma collègue Frédérique Ries, de mandater l'Agence européenne des médicaments pour développer, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, des lignes directrices sur ce point, n'ait pas été retenue dans le compromis final. Un encadrement plus rigoureux de ce type de prescriptions permettrait de maintenir l'équilibre entre la nécessité d'éviter l'utilisation abusive des médicaments et le besoin de combler les lacunes thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux particuliers.